Komisia mala zabezpečiť, aby sa v dohodách s Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi rešpektovalo právo Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov. Vy ste tu hovorili o Spojených štátoch amerických. Ak sa pozrieme na desaťročnú históriu našich vzájomných rokovaní, tak USA jednostranne nastoľujú podmienky voči Európskej únii, ale keď výnimočne prejaví nejakú požiadavku Únia, Spojené štáty odmietajú čo i len uvažovať o prispôsobení svojho systému ochrany údajov. Májové stanovisko právnych služieb Komisie vo veci dohody medzi EÚ a USA bolo jednoznačné. Dohoda vo svojej súčasnej podobe je v rozpore so základnými právami. A Komisia? Dva dni po tom, čo bolo toto stanovisko uverejnené, ste nám poslali nezmenený text tejto dohody. Ak v tejto podobe ostane, verím, že Parlament využije svoju právomoc a odmietne schválenie dohody. Pani Komisárka, my chceme, aby bola dohoda schválená, a radi ju aj schválime, ale až keď bude rešpektovať európske štandardy ochrany údajov, napríklad proporcionalitu, obmedzenie účelu, zákonné odškodnenie či záruku nezávislého preskúmania.